C'est un véritable compte à rebours qui a commencé pour sauver la conférence de Copenhague et s'assurer que les principaux pays pollueurs de la planète signent un accord ambitieux et s'engagent envers les générations futures.

À cet égard, notre commission environnement et santé publique du Parlement a fait son travail, en proposant une aide annuelle directe de 30 milliards d'euros jusqu'en 2020 pour aider ces pays dans la transition vers une économie plus sobre en carbone. Ceci m'amène à aborder ce que je considère comme une faille dans notre résolution, je veux parler de la non prise en compte de l'impact du changement climatique sur la santé des populations. C'est un impact crucial si l'on entend les appels et les mises en garde de l'OMS.